De Annelies Ilena is 144 meter lang en daarmee Europa's grootste monsterschip. Dit Nederlandse schip vangt 400 ton vis per dag. Het vangt meer vis per week dan 7000 Afrikaanse traditionele vissersboten in een heel jaar vangen. Als ik eraan denk wat voor verwoestingen de Annelies Ilena aanricht, dan schaam ik me dat ik een Nederlander ben.

Het schip plunderde de hele West Afrikaanse kust, en dit is slechts één van de tientallen monsterboten die Europa de wereld over laat varen om de oceanen leeg te vissen. De helft van alle vis die we in Europa eten, komt uit de derde wereld en dat is onacceptabel. De Partij voor de Dieren steunt het voorstel om charterovereenkomsten tussen Europese industrievissers en ontwikkelingslanden te beperken.